Stabil, megbízható politikai szervezet, mely az ország negyedik politikai pártjaként továbbra is megtartotta politikai erejét.

Az RMDSZ továbbra is választóinak, a magyar nemzeti közösségnek és Románián belül Erdélynek az érdekeit fogja következetesen képviselni a parlamentben, európai szellemben. Az RMDSZ re tegnap leadott voksok országunk európai jövőjét szavatolják.